Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ufficio del procuratore presso la Corte penale internazionale dell'Aja nel luglio scorso ha avviato la procedura per indagare su crimini contro l'umanità proprio con riferimento alla situazione dei rohingya in Myanmar, che rappresenta una fra le peggiori crisi umanitarie nella quale, ancora una volta, i bambini sono i più colpiti. Secondo l'UNICEF, a luglio 2019, oltre 500 mila bambini rohingya si trovavano rifugiati in Bangladesh in condizioni igienico sanitarie disastrose, esposti al rischio di violenze, sfruttamento e abusi di ogni genere. Fin dagli anni '90 molti bambini rohingya nati in Myanmar non hanno ricevuto alcun certificato di nascita, in piena violazione della convenzione ONU sui diritti sul fanciullo, che pure il Myanmar ha firmato. Una negazione dei diritti civili che comporta l'impossibilità di ottenere documenti d'identità, di avere accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione e che crea ostacoli anche nell'accesso allo status di rifugiato, rischiando quindi di creare una generazione di ghost children L'Unione europea deve quindi intervenire con fermezza per garantire alla popolazione dei rohingya il pieno rispetto dei diritti fondamentali.